Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Vorschlag für eine neue Verordnung für Europol kam die Kommission erst im letzten Jahr endlich der Umsetzung des Lissabon Vertrags nahe zu langsam! Aber und jetzt will ich die Kommission einmal loben sie hat dabei auch die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und mit der neuen Verordnung die Zusammenlegung von Europol und CEPOL vorgeschlagen.

Der Haushaltsausschuss unterstützt diesen Vorschlag voll und ganz! Durch die Kombination des Fachwissens von Europol im operationellen Bereich mit dem Fachwissen der CEPOL auf dem Gebiet der Aus und Fortbildung werden direkte und indirekte Ausstrahlungs und Synergieeffekte innerhalb der gemeinsamen Struktur geschaffen. Auch die Vorteile einer kleinen Agentur wie CEPOL hinsichtlich der reinen Verwaltungsausgaben liegt doch auf der Hand! Ich appelliere an den Rat und an unsere Kolleginnen und Kollegen, diese Chance nicht zu vertun!

Jeden Cent, der nicht unnötig verschwendet wird, können wir für die Arbeit einsetzen, die getan werden muss.